forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu sjöunda mars tvö þúsund og ellefu hefur forseti óskað eftir því við fjárlaganefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um innheimtu opinberra gjalda þetta er í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar